Sie haben beide gut gekämpft. Mit dem Bericht von Norbert Lins sind wir etwas mehr zufrieden. Ich finde besonders wichtig, was er gesagt hat, dass wir hier keine direkten Auflagen für die einzelnen Forstwirte machen, sondern die Gesetzgebung sich an die Mitgliedstaaten richtet.

Ich finde es besonders bedauerlich, dass der Ministerrat immer dann bereit ist, strenge Klimaschutzauflagen zu machen, wenn es die Mitgliedstaaten nicht betrifft. Beim EHS haben wir dem am Ende zugestimmt, und das ist ein guter Kompromiss hat der Ministerrat die Gesetzgebung verschärft.

Trotzdem müssen wir morgen zustimmen, auch wenn wir nicht zufrieden sind. Denn wir brauchen diese Gesetzgebung, damit sich auch in diesen anderen Sektoren etwas bewegt. Dagegen zu stimmen ist meiner Ansicht nach nicht verantwortlich. Es ist ein kleiner Schritt nach vorne, aber diesen müssen wir jetzt tun.